frá byrjun klárar ekki hér herra forseti eins og fram hefur komið mæli ég fyrir fjórum frumvörpum um menntun barna frá leikskóla allt að háskóla og um menntun og ráðningu kennara

voru íslendingar að taka fyrstu skrefin í byltingu atvinnuhátta með vélvæðingu fiskveiða og sjálfstæðisbaráttan var í algleymingi nú stöndum við íslendingar aftur frammi fyrir miklum breytingum í atvinnuháttum og þjóðlífi með alþjóðavæðingu í viðskiptum og stjórnmálum guðmundur finnbogason velti fyrir sér í bók sinni lýðmenntun sem kom út þremur árum áður en fræðslulögin voru sett í hverju menntun er fólgin og hvernig unnt sé að efla hana með hverjum og einum þessum sömu spurningum veltum við fyrir okkur enn í dag rúmum hundrað síðar niðurstaða hans var að menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra með leyfi forseta ég hygg að þessi kjarni menntunar eigi við enn í dag þó svo að nú sé í frumvarpinu skólagöngu barna allt frá barnæsku allt frá eins árs til tvítugs í stað tíu til fjórtán fyrir hundrað árum síðan þau frumvörp sem ég mæli hér fyrir fela í sér heildarendurskoðun löggjafar um skólamál þar sem lögð er áhersla á skilyrði barn til menntunar frá leikskólaaldri til barna í grunnskóla og nemenda í framhaldsskóla en hluti af þessari heildarmynd er ekki síður góð menntun kennara hún er lykilatriði ég held að ég geti fullyrt að þetta er í fyrsta skipti sem frumvarp um öll skólastigin að undanskildu háskólastiginu en ég vil þó sérstaklega vekja athygli þingmanna á því að það er óbein tenging við háskólastigið með breytingu á einingakerfinu þannig að það verði auðveldara að hafa flæðandi skil á milli framhaldsskóla og háskóla að þau eru núna lögð fram í einu lagi þetta tel ég mjög mikilvægt og menn verða að hafa í huga við umræðuna frumvörpin eru afrakstur vinnu margra aðila og þau endurspegla meðal annars skoðanir og hugsjónir þeirra sem best þekkja til í menntamálum það er mikilvægt að víðtæk sátt ríki um frumvörpin án þess þó að gefið sé eftir af því markmiði okkar að gera gott skólakerfi enn betra og vissulega geta skoðanir verið skiptar varðandi leiðir að því marki allir þeir sem hafa lagt sitt lóð á vogarskálina eiga þökk skilið fyrir framlag sitt til betri skóla

varðandi kostnaðarmatið sem slíkt endurskoðun laganna um skólastigin hefur nú staðið yfir í um eitt og hálft ár eða frá vormánuðum ársins tvö þúsund og sex meginmarkmið endurskoðunarinnar er fyrst og fremst að móta löggjöf sem styrkir menntun á öllum skólastigum með velferð allra barna og nemenda að leiðarljósi með frumvörpunum er leitast við að auka samfellu milli skólastiga festa í sessi svigrúm til sveigjanleika milli og innan þeirra og að skólakerfið mæti breytilegum þörfum ólíkra einstaklinga auk þess er mikil áhersla lögð á sjálfstæði sveitarfélaga og skóla og aukna þátttöku foreldra með áherslu á mikilvægi samfellds og sveigjanleika milli skólastiga er horft á skólakerfið sem eina heild frá upphafi leikskóla til loka framhaldsskóla leikskólastigið sem fyrsta skólastigið er styrkt í sessi sem mikilvægur hlekkur í þessari órofa keðju samfellds náms og undirstrikað er mikilvægi þess að byggt sé á þeirri reynslu við skipulag náms á næsta skólastigi segja má að með breyttum samfélagsháttum og aukinni atvinnuþátttöku beggja foreldra hafi orðið grundvallarbreyting hvað varðar skólasókn barna i leikskóla með grunnskólafrumvarpinu eru undirstöður grunnskólans treystar með námsárangur velferð og þarfir nemenda að leiðarljósi sérstaða og hlutverk framhaldsskólans eru undirstrikuð og lögð áhersla á mikilvægi hans fyrir samfélagið og með frumvarpi um menntun og ráðningu kennara og stjórnenda sem kemur í stað núverandi lögverndunarlaga eru gerðar auknar kröfur um menntun kennara með meistaranám sem meginviðmiðun starfsréttinda auk þess eru starfsréttindi leikskólakennara lögvernduð og styrkir það enn frekar leikskólastigið frumvörpin bera þess skýr merki að vera unnin samtímis með áherslu á samræmingu með samhljóm að leiðarljósi þá bera þau þess vitni að horft er til skólakerfi fyrst og fremst með velferð og hagsmuni þeirra er þjónustu skólanna njóta það er barnanna sjálfra og fjölskyldna þeirra með því að búa þeim kjöraðstæður til náms og þroska aukum við verðmæti þess tíma sem einstaklingur er í skóla og um leið þjóðhagslegan ávinning íslenskt skólakerfi felur í sér að öll börn eiga að geta notið uppeldis og menntunar við hæfi þetta er ekki síst mikilvægt þegar um er að ræða börn með ýmiss konar sérþarfir með frumvörpunum er leitast við að tryggja enn betur þessi réttindi miðað við gildandi lög með frumvörpunum er stigið stórt skref í framfaraátt með því að lögfesta að leikskólar og grunnskólar skuli vera án aðgreiningar það er að þeir skuli taka á móti öllum börnum óháð stöðu þeirra og sérþörfum virðulegi forseti ég vík þá máli mínu að frumvarpi til laga um leikskóla meginmarkmið frumvarpsins er að móta skýra löggjöf sem styrkir menntun og uppeldi í leikskólum með velferð barnanna okkar að leiðarljósi og festir leikskólann enn betur í sessi sem fyrsta skólastigið hér á landi og það hefur vakið eftirtekt í útlöndum þess hefur verið gætt að frumvarpið hafi samhljóm við löggjöf um önnur skólastig með möguleika á samfellu og samstarfi milli einstakra skólastiga þá hefur verið lögð áhersla á að frumvarpið leiði til meiri sveigjanleika milli og innan skólastiga til að skólar verði betur í stakk búnir að mæta þörfum hvers og eins barns frumvarpið endurspeglar breytta samfélagshætti og þá miklu þróun á leikskólastigi frá setningu gildandi laga frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm gjörbylting hefur orðið á aðsókn að leikskóla og dvelja börn nú mun lengur þar dag hvern en þau gerðu fyrir áratug síðan þá hefur samþætting barnahópsins breyst mikið einkum hvað varðar aukinn fjölda barna sem koma erlendis frá með annað móðurmál en íslensku og börn koma yngri inn í leikskóla í ljósi þessarar breytingar er meðal annars lögð áhersla á að leikskólar horfi til snemmtækrar íhlutunar og þeirrar aðferða fræði sem hún byggir á en með því er leitast við að bregðast á viðeigandi hátt sem fyrst við ýmsum þroskafrávikum þannig að öllum börnum séu búa kjöraðstæður til náms og þroska allt frá byrjun frumvarpið ber þess enn fremur skýr merki að leikskólinn er styrktur í sessi sem fyrsta skólastigið eins og ég gat um og mikilvægur hlekkur í samfellu náms þá er áhersla lögð á að hugmyndafræði leikskólans sem byggir á leik og skapandi starfi verði áfram leiðarljós leikskólastarfs samhliða áherslu á nám og uppeldi í samræmi við markmið aðalnámskrár leikskóla ég ætla örstutt að gera grein fyrir helstu áhersluatriðum og nýmælum til að mynda er lögð áhersla á velferð barn og hagsmunir þeirra hafðir í fyrirrúmi sem áður réttindi og skyldur foreldra og barna eru skilgreind með skýrum hætti þar með talið málskotsréttur réttur leikskólabarna til sérfræðiþjónustu og upplýsingaskylda við foreldra leitast er við að koma til móts við breyttar aðstæður foreldra og barna vegna nýrra atvinnu og þjóðfélagshátta möguleikar foreldra á að hafa áhrif og taka þátt í starfsemi leikskóla eru auknir mat á skólastarfi og upplýsingagjöf starfsemi leikskóla eru stórefld og sett eru greinarbetri viðmið um mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs og upplýsingamiðlun þetta er mikilvægt forræði sveitarfélaga og verkefnaskipting milli þeirra ríkis og stjórnvalda og leikskóla eru skýr ákvæði um rekstrarleyfi leikskóla eru skýrð og samrekstur skóla heimilaður aukin áhersla er á faglegt starf í leikskólum þeir setji sér skólanámskrá og stofnaður er ný sjóður til að styrkja þróunarverkefni sprotasjóður í fyrsta kafla frumvarpsins eru gildissvið þess og hlutverk skilgreind þar gætir ákveðinnar grundvallarbreytingar frá gildandi lögum það er ekki er lengur gert ráð fyrir að lok leikskólanáms miðist eingöngu við fyrsta september árið sem börn verða sex ára í frumvarpinu er gert ráð fyrir að félagsþroski og námsframvinda barna geti ráðið því hvenær þau ljúka leikskólanámi og hefji nám í grunnskóla þessi breyting er liður í því að gera skólakerfið sveigjanlegra með tilliti til þarfa hvers og eins barns þannig að unnt er að fara hraðar eða hægar í gegnum skólakerfið þá hefur í annarri grein frumvarpsins verið tekið tillit til fjölmargra ábendinga sem laganefndinni bárust um mikilvægi þess að ný löggjöf um leikskólann endurspeglaði meðal annars fjölmenningarlegt samfélag hér á landi og tekið tillit til þess sem sagt hefur verið hjá mannréttindadómstóli evrópu orðalagi á markmiðsgildi laga ber að efla kristilegt siðgæði er breytt í að leikskóli skuli efla siðferðisvitund barna hér er ekki og ég vil undirstrika það um efnislega breytingu að ræða heldur viðurkenningu á því að leikskólar eru mennta og uppeldisstofnanir sem virða fjölbreytileika áhersla er lögð á að með þessari breytingu er ekki verið að draga úr mikilvægi kristinnar trúar og kristilegu gildismati menningu og hefðum markmiðskaflanum er einnig breytt lítillega með hliðsjón af þróun leikskólans undanfarin ár breytingarnar eru til að undirstrika þátt kennslu og náms í leikskólastarfi til jafns við umönnun og uppeldi í frumvarpinu er að finna skilgreiningu á hugtakinu foreldri sem vísi til þeirra sem fara með forsjá barns í skilningi barnalaga þetta er talið nauðsynlegt vegna fjölgunar tilvika þar sem foreldrar fara sameiginlega með forsjá og til afmörkunar á því við hverja er átt með hugtakinu stuðst er við sömu afmörkun í frumvarpi til laga um grunnskóla sem lagt er samhliða þessu frumvarpi í öðrum kafla frumvarpsins er fjallað um stjórnskipan leikskóla skyldur leikskóla sem yfirmanns og faglegs leiðtoga eru einnig skýrðar og bundið er í lög að þeir eigi áheyrnarfulltrúa í nefnd sem fer með málaflokkinn í kaflanum er einnig nýmæli að menntamálaráðherra skuli gera alþingi grein fyrir skólastarfi í leikskólum þriðja hvert ár og er það til samræmis við ákvæði í grunn og framhaldsskólalögum með þessu vonast ég til þess að við fáum enn frekari umræðu um skólamál hér á þinginu og jafnframt því að aukið eftirlitshlutverk verður af hálfu ráðuneytisins gagnvart skólastigunum það er mikilvægt og það er brýnt en einnig að alþingi komi hér sterkar inn í þriðja kafla frumvarpsins er fjallað um starfslið leikskóla menntun þess skyldur og réttindi einnig eru nokkur nýmæli þar til að mynda tilvísun í ákveðið frumvarp um menntun og ráðningu kennara þess efnis að að lágmarki tveggja þriðju hlutar stöðugilda við kennslu umönnun og uppeldi barna skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara þetta er grundvallarbreyting herra forseti frá því sem er í gildandi löggjöf þar sem gert er ráð fyrir að allir sem starfi við kennslu og uppeldi hafi leikskólakennaramenntun en heimild er gefin leikskólum til að ráða aðra ef ekki fást leikskólakennarar til starfa í kaflanum er jafnframt að finna nýmæli er taka til þagmælsku starfsfólks og til þess að við ráðningu í leikskóla liggi fyrir sakavottorð eða heimild leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá annað nýmæli í kaflanum eru ákvæði um símenntun fyrir leikskólakennara og leikskólastjóra það er líka fjallað um aðkomu foreldra að leikskólastarfi í fjórða kafla frumvarpsins en sá kafli endurspeglar ábendingar fjölmargra hagsmunaaðila um mikilvægi þess að auka aðkomu foreldra að starfinu ábyrgð á uppeldi barna hvílir einkum á herðum foreldra en öflugt og náið samstarf þeirra og

vettvangi verði komið á í leikskólum með sama hætti og verið hefur í grunnskólum þá er að finna í frumvarpinu ákvæði um að leikskólar skuli leitast við að tryggja foreldrum sem ekki tala íslensku eða nota táknmál þjónustu með túlkun upplýsinga munnlegum og eða skriflegum sem eru mikilvæg nýmæli og að mínu mati réttarbót í fimmta kafla frumvarpsins eru skýr ákvæði um starfsumhverfi leikskóla og að horft verði til nokkurra grundvallaratriða við gerð og hönnun leikskólahúsnæðis tekið verði í auknum mæli mið af þörfum leikskólabarna starfsliðs leikskóla og þeirrar starfsemi er þar fer fram þetta atriði er sérstaklega mikilvægt í ljósi þróunar á síðustu árum meðal annars á lengd dvalartíma leikskólabarna grundvallarbreyting frá gildandi löggjöf er að viðmið vegna barngilda og rýmis verða tekin úr reglugerð og þess í stað verði aðstæður látnar ráða á hverjum stað barnafjölda að teknu tilliti til lágmarkskrafna um húsnæði og aðbúnað barna og starfsfólks kveðið er á sérstaklega um skyldur hvers leikskóla til að móta skólanámskrá og sú skylda hefur hvílt á leikskólum að móta skólanámskrá en nú er einungis um slíkt kveðið í aðalnámskrá leikskóla það hefur sú breyting verið gerð að skólanámskrá skal fá umsögn foreldraráðs og staðfest af nefnd sem fer með málefni leikskóla í umboð sveitarstjórna það er einnig það nýmæli að sveitarstjórnum er gert að leitast við að koma á nánu og skilvirku samstarfi leik og grunnskóla mikilvægt er að vandað sé til verka við framkvæmd þessa samstarfs og að skólastigin bæði nemendur og starfslið skóla taki virkan þátt í ljósi áherslu á samfellu milli skólastiga er að finna í frumvarpinu ákvæði um miðlun upplýsinga um hvert barn á milli skólastiga þannig að það verði upplýsingar sem fylgi barninu frá leikskóla í grunnskóla þetta er ekki síst mikilvægt í ljósi þess að grunnskólanám á að vera eðlilegt framhald af leikskólanáminu sprotasjóður sem áður var þróunarsjóður er hér í annarri útfærslu en í gildandi lögum og verður sjóðurinn sameiginlegur með öðrum skólastigum með víðtækara hlutverk líka til þess að undirstrika að við erum að skoða þetta sem heild sem eina samfellu þannig að við erum að líta á skólakerfið sem eins og ég gat um sem eina heild og þess vegna er mikilvægt að sjóðurinn taki heildstætt yfir allt skólastigið aukin áhersla er á mikilvæg eftirlits og mat á gæðum leikskólastarfs það endurspeglast í sjöunda kafla frumvarpsins

skólanámskrám það er fjallað um sérfræðiþjónustu og stoðkerfi leikskóla í áttunda kafla þar eru ákveðnar breytingar til dæmis er gert ráð fyrir að sveitarfélög stuðli að því að nauðsynleg þjónusta fari fram innan leikskólans frumvarpið gerir ráð fyrir skýlausum rétti barna til þeirrar þjónustu sem að mati viðurkenndra greiningaraðila og annarra sérfræðinga er þörf á meginmáli skiptir að mínu mati að þjónustan sé veitt og ákjósanlegast er að hún sé veitt innan leikskóla þá er nýmæli að leikskólastjóra ber að samræma störf þeirra sem fara með málefni einstakra barna er lýtur að sérfræðiþjónustu og hafa samráð við félagsþjónustu sveitarfélaga eftir því sem þurfa þykir

sjálfstætt reknum leikskólum hefur fjölgað undanfarin ár og því er þörf á að skýrar sé kveðið á um ábyrgð réttindi og skyldur rekstraraðila einnig eru tvo heimildarákvæði fyrir sveitarstjórnir til að nýta sér við rekstur leikskóla það er einnig heimildarákvæði fyrir samvinnu fleiri en eins sveitarfélags um rekstur leikskóla og samrekstri leikskóla grunnskóla og tónlistarskóla forsendur fyrir slíku fyrirkomulagi eru fagleg en ekki síður rekstrarleg sjónarmið markmiðið með heimildarákvæðinu er einkum að auðvelda fámennum sveitarfélögum að reka viðkomandi skólastig og sambærilegt ákvæði er einnig í frumvarpi til laga um grunnskóla þá er bætt við nýju ákvæði um þróunarskóla er veitir heimildir til að taka upp nýbreytni í leikskólastarfi með því að víkja frá einstökum ákvæðum laga og aðalnámskrár þá er nýtt ákvæði um málsmeðferðarreglu í ákveðnum málum sem talin er þörf á að lögbinda meðal annars til að tryggja rétt leikskólabarna til ákveðinnar þjónustu í leikskólum virðulegi forseti ísland er eitt fárra landa sem lagalega hefur skilgreint leikskólann sem fyrsta skólastigið frumvarpið styrkir stoðir leikskólans og felur í sér aukna viðurkenningu á skólastiginu sem mikilvægum hlekk í skólagöngu barnanna okkar íslenskt skólakerfi byggist á því að engum sé mismunað öll börn eiga jafnan rétt til leikskólagöngu og eiga að sitja við sama borð óháð stöðu eða þörfum þetta er sérstaklega mikilvægt þegar um er að ræða börn með sérþarfir leikskólum ber að taka tillit til þess að börn koma á ólíkum forsendum í leikskóla og þá er það verkefni leikskóla að jafna þann mun með stuðningi ríkis og sveitarfélaga það er sameiginlegt hagsmunamál okkar allra að gera á skóla á íslandi enn betri en þeir eru í dag leikskólinn er skóli án aðgreiningar þar sem öllum börnum er sinnt eins best og kostur er á sviði menntunar og uppeldis með aukinni áherslu á hagsmuni barnsins á þátttöku foreldra í mótun leikskólastarfi á menntun réttindi og skyldur starfsliðs sveitarfélaga og sjálfstæði sveitarfélaga og einstakra leikskóla til að móta rekstur og faglegt starf í leikskólum færumst við skrefinu nær því að gera leikskólana okkar enn betri í þágu barnanna okkar

á því meginsjónarmiði að börnum á skólaskyldualdri ber búnar kjöraðstæður til náms og þroska megináherslur frumvarpsins eru eftirfarandi sköpuð verði skilyrði fyrir menntun íslenskra barna að þau verði til fyrirmyndar á alþjóðavísu að leitast verði við að tryggja velferð allra grunnskólabarna og jöfn tækifæri til náms stuðla að því að nemendur og foreldrar þeirra eigi fjölbreytta valkosti um val á grunnskóla og tilhögun náms að nám verði lagað að ólíkum þörfum nemenda og þeir taki virkan þátt í skólastarfi aukið svigrúm og samfella á milli skólastiga og innan

ríkis og sveitarfélaga og stjórnenda og sú meginregla er staðfest að menntun barna í grunnskólum landsins sé gjaldfrjáls markmið grunnskólastarfa eins og þau voru skilgreind í eldri lögum um grunnskóla frá árinu nítján hundruð sjötíu og fjögur hafa að grunni til haldist lítið breytt á þeim tíma sem liðinn er hefur íslenskt þjóðfélag tekið miklum breytingum eins og við þekkjum markmiðsgrein frumvarpsins er ætlað að taka mið af fjölbreytileika nemendahópsins en einnig er þar lögð áhersla á sköpun og frumkvæði í gildandi lögum er fjallað um markmið skólastarfs og þar segir að starfshættir skólans skuli meðal annars mótast af kristilegu siðgæði í frumvarpi þessu er á hinn bóginn vísað til jafnréttis ábyrgðar umhyggju sáttfýsi og virðingar fyrir manngildi og þetta hefur meðal annars verið sett inn í námskrána og er í námsskránni eru þessar breytingar gerðar að höfðu samráði við fjölmarga aðila framangreind hugtök endurspegla hugtök kristilegs siðgæðis og þau grunngildi sem íslenskt þjóðfélag byggir á skyldur einstaklingsins við umheiminn og náungann eru ítrekaðar um leið er undirstrikað mikilvægi þess að börn fái tækifæri til að nýta og þroska sköpunarkraft sinn og skólastarfið leggi grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og frumkvæði þá er greinilega lögð áhersla á að grunnskólar skuli stuðla að góðu samstarfi við heimilin með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf ég legg áherslu á herra forseti að með þessari breytingu er ekki verið að draga úr mikilvægi kristinnar trúar og kristilegu gildismati menningu okkar og hegðun virðulegi forseti samkvæmt alþjóðlegum mælikvörðum eru aðstæður íslenskra grunnskóla með því besta sem gerist hvað varðar húsnæði og fjármagn til reksturs í samanburði o e c d kemur fram að fjárframlög og fjöldi kennara miðað við fjölda nemenda er með því hæsta sem gerist í aðildarríkjum stofnunarinnar í samanburði á þekkingu á færni fimmtán ára nemenda pisa könnuninni sem sama stofnun stendur fyrir er árangur

er í fararbroddi meðal þjóða í að skapa skóla án aðgreiningar og með því að aðlaga starf grunnskóla að þörfum barna með sérþarfir áhersla er lögð á að sveitarfélög axli aukna faglega ábyrgð á starfi grunnskóla meðfram rekstrarlegri ábyrgð samhliða er menntamálaráðuneytinu sett aukin skylda til að veita sveitarfélögunum og grunnskólum aðhald með virku mati og virku eftirliti það er hlutverk grunnskóla að veita nemendum góða alhliða menntun jafnframt því að stuðla að almennri velferð barna líkt og í fyrri lögum um grunnskóla er í frumvarpinu gert ráð fyrir að menntamálaráðuneytið setji grunnskólum aðalnámskrá þar sem kveðið skal á um meginmarkmið náms og kennslu sett viðmið um þekkingu og færni nemenda á ólíkum námssviðum í vaxandi mæli skal taka viðmið um þekkingu og færni miði samstarfi evrópuríkja ég vil aðeins fara yfir könnunarþróunina í frumvarpinu þar eru felld ákvæði um samræmd lokapróf sem áður voru meðal annars ætlað hlutverk við innritun í framhaldsskóla

af tíunda bekkjar prófum að samræmdu prófin séu of stýrandi megintilgangur samræmdra prófa verður að afla upplýsinga um námsstöðu einstaklinga sem nýtast þeim við áframhaldandi nám en einnig er möguleiki að nýta sér niðurstöðu prófanna til að meta árangur skólastarfs almennt

viðurkenndum eins og þeim sem sinna heimakennslu í gildandi lögum vil ég geta þess að kveðið er á um að kennsludagar nemenda skuli ekki vera færri en hundrað sjötíu í frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um hundrað áttatíu skóladaga nemenda ef skipting milli kennsludaga og annarra starfsdaga nemenda verður á ábyrgð skólastjóra að höfðu samráði við skólaráð og að fenginni staðfestingu skólanefndar grunnskólar eiga að gæta að velferð barna eins og eðlilegt er gæta að andlegri og líkamlegri félagslegri vellíðan þeirra barna er hann sækja og réttur barna til skólagöngu er settur skýrt fram og skyldur sveitarfélaga í þeim efnum áréttaðar í fimmtu grein frumvarpsins einnig er kveðið á um réttindi nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi námstilhögun og fyrirkomulag en jafnframt er kveðið á um skyldu þeirra til að hlíta reglum lagt er til að lögfest verði sú meginstefna að skóli sé án aðgreiningar og veiti öllum börnum þjónustu óháð uppruna tungumáli heilsu eða fötlun það er einnig kveðið skýrar á ég vil vekja athygli á því um réttindi fósturbarna til skólagöngu en áður velferð barna í grunnskólum byggir ekki síst á því að foreldrar og forráðamenn gæti hagsmuna barna sinna þeir eigi samstarf við skóla og styðji börnin á skólagöngu þeirra í frumvarpinu er kveðið á um réttindi og skyldur foreldra hvað þetta varðar og þar segir að foreldrar eigi rétt á að taka þátt í námi barna sinna og geti átt val um grunnskóla fyrir börnin sín innan sveitarfélagsins síðast var sjónarhorn barna og aðstandenda er þar fyrir mestu að sú þjónusta sem barnið á kröfu á til að geta stundað nám sitt sé fyrir hendi og sé greiðlega veitt skiptir þá ekki máli hvort þjónusta falli formlega undir skóla félags eða heilbrigðisþjónustu það er einnig aukin krafa af hálfu foreldra að þjónusta sé veitt innan grunnskólans ef þess er nokkur kostur innan grunnskóla er nú veitt ýmisleg sérfræðiþjónusta svo sem námsráðgjöf sálfræðiþjónusta og fleira mikilvægt er að koma samhæfingu í sérfræðiþjónustu innan skóla og sveitarfélaga félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu milli ráðuneyta og milli ríkis og sveitarfélaga kerfið allt verður að tala saman til að við getum sinnt börnunum okkar sem mest og best það er mitt mat að mikilvægt sé að önnur sérþjónusta sem ákveðinn hópur fatlaðra barna þarf á að halda svo sem sjúkraþjálfun iðjuþjálfun og talkennsla geti farið fram að hluta til eða alfarið í skólunum óski foreldrar eftir því þarna verður eins og ég segi kerfin að vinna saman með hagsmuni barnsins og foreldranna að leiðarljósi í frumvarpinu er hlutur stjórnvalda og stjórnenda skýrar afmarkaður en áður var á það jafnt við um ríkisvaldið sveitarfélög og skólanefndir skólaráð og skólastjórnendur menntamálaráðherra fer með yfirstjórn þeirra málefna sem lög þessi taka til og hefur með hendi sérstakt stjórnsýslueftirlit á grundvelli tilgreindra heimilda í frumvarpinu er varðar réttindi og skyldur nemenda og foreldra sveitarfélög eru sjálfstætt stjórnvald og þau bera ábyrgð á skipun og framkvæmd skólahalds í grunnskólum innan sinna vébanda og hafa með frumvarpinu mun meira sjálfræði og skólarnir ekki síst varðandi mótun skólastefnu í frumvarpinu er skilgreint hvaða ákvarðanir er varðar réttindi og skyldur nemenda eru kæranlegar til menntamálaráðuneytis og hvað ber að leita á vettvangi skóla eða sveitarfélags sveitarstjórnum er falin meiri ábyrgð á faglegu starfi í grunnskólum og skólastjórum er með frumvarpi þessu falið líka skýrara stjórnmálahlutverk og þeim er veitt meira svigrúm en áður til að skipa málefnum skóla og stjórnun með þeim hætti sem fellur að þörfum hverju sinni við erum að treysta á fagfólkið þá er búinn til nýr samráðsvettvangur um skólahaldið með skólaráðum sem í sitja fulltrúar kennara og annars starfshóps foreldra og grenndarsamfélags og nemenda eftir því sem við á með þessum hætti er leitast við að efla lýðræðislega virkni þeirra sem tengjast starfi grunnskólans og áhrif þeirra á stefnumótun og starfsemi skóla og almenna umgjörð skólastarfs það eru ýmis nýmæli virðulegi forseti er varða heimild sveitarfélaga til að reka saman grunnskóla leikskóla og tónlistarskóla að fenginni umsögn skólanefndar svipað eins og er í leikskólafrumvarpinu frumvarpið miðar einnig að því að kennsla og námsgögn í skyldunámi skuli áfram veitt nemendum þeim að kostnaðarlausu nýmæli er hins vegar að kveðið er á um að hið sama eigi við um nám grunnskólanemenda sem er að aukast í framhaldsskólum er námið sem þau eru að taka í framhaldsskólunum er metið sem hluti af grunnskólanámi í frumvarpinu er að finna ákvæði um að sveitarfélögum sé heimilt að taka gjald fyrir skólamáltíðir og lengda viðveru utan daglegs kennslutíma samkvæmt sérstakri gjaldskrá sem þau setja á hinn bóginn er ekki heimilt samkvæmt frumvarpinu að taka gjald af nemendum vegna ferðalaga sem flokkast undir vettvangsnám eða eru að öðru leyti hluti af skyldunámi þeirra en þó er heimilt að innheimta gjald fyrir uppihald í námsferðum nemenda meginmarkmiðið er að takmarka gjaldtökuheimild skóla og skýra þær þá er einnig gert ráð fyrir því í fertugustu og sjöundu greinar frumvarpsins að unnt verði að kæra til menntamálaráðuneytisins ákvarðanir sem teknar hafa verið af hálfu grunnskóla um rétt og skyldu einstakra nemenda það er ákvarðanir sem falla undir gildissvið stjórnsýslulaga meðal þeirra ágreiningsmála sem lotið geta kæru samkvæmt frumvarpinu er þegar ekki næst samkomulag milli foreldra og skóla um fyrirkomulag skólavistunar barns sem þarf á sérúrræði að halda skal skólastjóri þá taka ákvörðun í málinu á grundvelli ákvæða stjórnsýslulaga þótt meginsjónarmiðið sé að foreldrar geti ákveðið skólavistun í almennum skóla eða sérúrræði geta komið upp tilvik þar sem skoðað verði mál með heildarhagsmuni barnsins að leiðarljósi málsmeðferð þessi tekur mið af óskum aðila sem komið hafa að framkvæmd þessara mála og er til þess ætluð að tryggja réttindi barnsins samkvæmt ákvæðinu skal setja í reglugerð nánari ákvæði þar sem meðal annars verði kveðið á um málsmeðferð í kærumálum samkvæmt greininni gert er ráð fyrir að til ákvörðunar skólastiga komi einungis í undantekningartilfellum ég hef þegar fengið gagnrýni þess efnis að auk megi skerða rétt foreldra til að velja skólaúrræði fyrir börn sín með þessum hætti ég vil því óska sérstaklega eftir því að menntamálanefnd taki þetta atriði til sérstakrar skoðunar og tryggi við afgreiðslu málsins ótvíræðan rétt foreldra nemenda með sérþarfir að velja skóla fyrir börn sín það eru ýmsar fleiri breytingar herra forseti sem vert væri að vekja athygli á en ég hef farið einungis yfir meginatriði aukinn sveigjanleiki er boðaður eins og ég hef sagt samhliða auknu sjálfstæði og aukið svigrúm fyrir sveitarfélögin skóla og skólarekstur allan í gegnum grunnskólann og allt er þetta gert til að efla umbótastarf og efla menntakerfið okkar ég ætla þá að fara yfir í framhaldsskólafrumvarpið en það dylst engum að hlutverk framhaldsskóla hefur tekið miklum breytingum aukin sókn í menntun hefur skilað sér í mikilli fjölgun framhaldsskólanema og reyndar einnig háskólanemar enda þurftum við að spýta í hvað það varðar og okkur hefur tekist það mun fleiri en áður ákveða

undirbúning fyrir líf og starf og frekari menntun en áður hefur þekkst hann verður að þroska og mennta einstaklinginn í víðum skilningi og fyrir marga er nám í framhaldsskóla mikilvægur undirbúningur til starfa á vinnumarkaði sem gerir æ meiri og fjölbreyttari kröfur

þeim undirbúningi sem á sér stað í framhaldsskólunum sem sagt framhaldsskólinn á að taka tillit til annars vegar þarfa atvinnulífsins og hins vegar háskólanna og þetta þekkja þeir sem hafa lesið og mótað starfsmannaskýrsluna og tillögu þeirra sem settu fram starfsnámsskýrsluna frumvarpið er afrakstur víðtæks samráðs og það byggir á störfum margra nefnda og starfshópa og mér er til efs að fleiri einstaklingar hafi lagt hönd á plóg við undirbúning þessara frumvarpa vinna við gerð frumvarpsins fór fram eins og ég hef áður rakið samkvæmt svokölluðu tíu skrefa samkomulagi mínu og kennarasambands íslands um umbætur og sókn í skólastarfi með frumvarpinu er leitast við að skapa almenna rammalöggjöf um málefni framhaldsskólans þannig að skólar fái sem mest sjálfstæði og svigrúm til að sýna frumkvæði og skapa sér sérstöðu greina má meginatriði og markmið frumvarpsins í nokkra þætti og ég geri það síðar en ég vil undirstrika að frumvarpið felur í sér heildstæðar breytingar á framhaldsskólakerfinu frumvarpið miðar einkum að eftirfarandi að sem flestir ljúki námi á framhaldsskólastigi og stórlega dragi úr brottfalli þetta er eitthvað sem við höfum verið að tala margoft og ég er sannfærð um að þær leiðir sem hafa verið boðaðar og byggja meðal annars á skýrslu starfsmanna nefndar munu skila okkur í því að úr brottfalli muni draga að allir nemendur eigi kost á námi við hæfi í fjölbreyttu námsframboði að tengd framhaldsskóla við grunnskóla háskóla sé sveigjanleg og þjál að réttur nemenda til skólavistar og náms verði styrktur meðal annars með fræðsluskyldu stjórnvalda til átján ára aldurs að gildi stúdentsprófs verði óskorað en framhaldsskólinn gefur kost á að byggja upp mismunandi námsframboð hvað inntak og skipulag varðar að stórefla námsráðgjöf og stuðning við nemendur að draga stórlega úr miðstýringu á námsframboði og námsskrárgerð og hvetja til aukins frumkvæðis skóla með frelsi þeirra til að þróa námsbrautir sem nýta sér síðan sérstöðu sína og styrk að skilgreina með greinargóðum hætti ólík námslok á framhaldsskólastigi og taka upp nýtt próf framhaldsskólapróf að tekið verði upp nýtt einingakerfi í framhaldsskólum sem miðist við vinnuframlag nemenda og taki til alls náms verknáms jafnt sem bóknáms og að stúdentsnám á bóknáms og verknámsbrautum verði jafngilt

stuðningi við umbætur í skólastarfi að framhaldsskólar beri skýrari ábyrgð á heilsuvernd nemenda forvörnum og skólastarfi og komið verði til móts við þarfir fatlaðra nemenda og annarra nemenda með

það þýðir að skólunum er falin eiginleg tillögugerð um fyrirkomulag samhengi og inntak náms menntamálaráðuneytið mun eftirleiðis eingöngu gefa út almennan hluta aðalnámskrár en framhaldsskólar bera ábyrgð á gerð skólanámskrár og þeir semja um námsbrautir og lýsingar á grunni skólanámskrár og leggja fyrir ráðherra til staðfestingar í samræmi i við viðmið um lokapróf þetta fyrirkomulag mun gilda um allt nám á framhaldsskólastigi sérhæfðar námsbrautir og iðn og verknám jafnt sem bóknám framhaldsskólarnir munu að fengnu þessu hlutverki getað markað sér sérstöðu samkvæmt þessu flyst uppbygging námsbrautar þannig til skólanna en staðfestingarvaldið verður hjá ráðherra þetta er grundvallarbreyting og ég held að hún hljóti að vera mikið fagnaðarefni fyrir skólana en jafnframt og ekki síst mikil áskorun fyrir þá frumvarpið kveður á um að horfið verði frá einingakerfi sem er við lýði í framhaldsskólum en samkvæmt því og þeim námskrám sem í gildi eru á bóknámsbrautum þarf nemandi að ljúka nú hundrað fjörutíu einingum til stúdentsprófs í því kerfi sem lagt er til að tekið verði upp er útreikningur eininga miðað við vinnuframlag nemanda það kerfi sem í lýði er byggðist á kennslustundafjölda í einstökum áföngum það er rétt að vekja athygli á einmitt þessu atriði að útgangspunkturinn er vinna nemandans og að nýtt einingakerfi tekur til alls náms sem sé alls náms allra nemenda sama hvaða brautir þeir velja með því er stigið skref í þá átt að gera öllu námi jafnhátt undir höfði að meta vinnu nemenda á einum kvarða samkvæmt frumvarpinu mundi ársvinna nemanda svara því til sextíu eininga og það einingakerfi sem hér er lagt til svarar til einingakerfis sem tekið var upp af háskólastigi með gildistöku laga um háskóla og ætti því að auðvelda háskólum að fara í samstarf við framhaldsskóla hugsanlega varðandi viðbótarnám til stúdentsprófs eitthvað sem menn hafa líka verið að kalla hér eftir og er vísað til í starfsnámsskýrslunni breyting á einingakerfi ábyrgð á sviði framhaldsskóla við skipulagningu námsbrauta svo og lenging á árlegum starfstíma skóla úr hundrað sjötíu og fimm dögum í hundrað áttatíu kallar á endurskoðun á umfangi náms og endurskilgreiningar á einstökum áföngum inntaki þeirra en ekki síður einingavægi ég vil í örstuttu máli fjalla um þau mismunandi lokapróf í framhaldsskólum sem frumvarpið kveður á um fyrst vil ég fara yfir í framhaldsskólaprófið en það er lagt til að það verði nýtt próf framhaldsskólapróf verði tekið upp miðað er við að framhaldsskólar semji sérstakar námsbrautalýsingar þar sem reynt er að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda vonir standa til að tilkoma þessa prófs geti verið mikilvægur liður í að draga úr brottfalli nemenda það sem skipulag námsbrauta hefur verið tekið föstum tökum hafa þær skilað ágætu námsfólki upp í framhaldsskólann til fagnáms til stúdentsprófs og síðan til æðri mennta reynslan af almennu námsbrautunum hefur verið til athugunar og er ljóst að samhliða því sem tekið er upp nýtt framhaldsskólapróf muni gefast færi á að koma á ýmsum öðrum úrbótum í slíku námi til hagsbóta meðal annars fyrir þann hóp sem ekki hefur samkvæmt þessu fundið það nám við hæfi starfréttindapróf er samheiti yfir öll lokapróf sem veita tiltekin starfsréttindi og miðað er við að starfsgreinaráð séu ráðgefandi um megininntak starfsréttindaprófa en að skólar fái svigrúm til að þróa eigin námsleiðir og námshlutalýsingar í þessum efnum við erum að undirstrika með þessu sjálfstæði skóla til mótunar námsbrauta líkt og í öðru námi munu einstakir framhaldsskólar setja fram tillögur að námsbrautarlýsingum í starfsréttindanámi og miðstýring í námskrárgerð verður þar með afnumin ekki verður um meiri háttar breytingar að ræða hvað varðar skipan prófa til starfsréttinda umræðan á fyrri stigum snerist að miklu leyti til um breytingar á hefðbundnu námi til stúdentsprófs námsleiðir til stúdentsprófs eru nú fjórar lögum samkvæmt en margir framhaldsskólar hafa boðið nemendum að velja ólík kjörsvið við einstaka brautir námskrárgerð og námsbrautalýsingar til stúdentsprófs hafa alfarið verið í höndum menntamálaráðuneytis en skólar hafa takmarkað svigrúm til mismunandi útfærslna á námsbrautarlýsingum sú leið sem lögð er til í frumvarpinu um breytingar á stúdentsprófinu er að mínu áliti mjög skynsamleg og í samræmi við þær raddir sem voru hér meðal annars uppi hjá stjórn og stjórnarandstöðu á síðasta þingi um það að auka sjálfdæmi og fræðslu skóla varðandi mótun náms og námsframboðs rök fyrir því að ráðuneytið gefi út fáar námsbrautir til stúdentsprófs eru ekki lengur sannfærandi að mínu mati jafnvel þó skólarnir hafi ákveðið svigrúm til að móta einstök náms og kjörsvið eins og þeir hafa gert mikil gróska hefur verið í námsframboði á háskólastigi og kröfur þetta er mikilvægt að hafa í huga og kröfur um undirbúning fyrir það verða æ margbreytilegri og við því þurfa stjórnvöld en ekki síður framhaldsskólar að geta brugðist eigi þeir að þjóna nemendum sínum og þörfum atvinnulífs annars vegar og háskóla hins vegar en síðast en ekki síst samfélagsins alls eins og gilda mun um allt annað nám á framhaldsskólastigi munu framhaldsskólar gera tillögur til menntamálaráðherra að námsbrautarlýsingu sem leiða til stúdentsprófs þó er tilskilið að fjörutíu og fimm einingar á hverri námsbraut til stúdentsprófs skuli vera í þeim greinum sem nefndar eru kjarnagreinar framhaldsskólans það er íslensku ensku og stærðfræði samkvæmt þessu verður það á ábyrgð einstakra skóla að skilgreina inntak námsins og þar með stúdentsprófsins þess er að vænta að framhaldsskólar á gerð námsbrautarlýsinga til stúdentsprófs muni kappkosta að tryggja að meginkostum stúdentsprófsins sé viðhaldið jafnframt því sem þeir leitast við að marka sér ákveðna sérstöðu og byggja á þeim sérstöku gæðum sem þeir nú þegar ráða yfir við skipulag náms munu skólar vafalaust kappkosta að nýta námstíma líka svo vel sem kostur er það er ekki gert ráð fyrir því í frumvarpinu að námstími eða einingafjöldi til stúdentsprófs sé skilgreindur í lögum leitast er við að skapa framhaldsskólum svigrúm til að gera tillögur um uppbyggingu skipulag og inntak náms til stúdentspróf sem síðan er eins og ég gat um áðan lögð fyrir menntamálaráðherra til staðfestingar gert er ráð fyrir að einstakir skólar nýti sér þetta svigrúm til að útfæra mismunandi námsbrautir til stúdentsprófs ekki síst í iðn og verknámsgreinum markvisst er stefnt að því að aukinn sveigjanleiki og fjölbreyttara námsframboð á námsbrautum til stúdentsprófs munu leiða til þess að fleiri ljúka námi til stúdentsprófs á skemmri tíma en nú er innan hins nýja kerfis verður væntanlega til fjöldi nýrra námsleiða sem henta breiðum hópi fólks með mismunandi þarfir við erum að sjá fram á mun fjölbreyttari stúdentspróf heldur en nú er svo sem fram kemur í frumvarpstextanum þá vil ég sérstaklega geta þess að það er kveðið á um í frumvarpinu að framhaldsskólar geti að fenginni staðfestingu menntamálaráðherra og það tengist öðrum skilgreindum námsflokkum fengið að staðfestingu menntamálaráðherra skilgreint önnur námslok en framhaldsskólapróf starfséttindapróf og stúdentspróf þessi þrjú próf sem ég er búin að fara yfir ef litið er til þróunar á framhaldsskólastigi undanfarin missiri þá má greina að mikill vöxtur hefur verið í aðsókn að ýmsum styttri og sérhæfðari námsbrautum sem flokkaðar eru sem annað starfsnám í viðtekinni flokkun framhaldsskólanáms frumkvæði að stofnun slíkra námsbrauta getur eftir atvikum komið meðal annars frá launþegasamtökum og fagfélögum atvinnurekendum starfsgreinaráðum í samstarfi við skóla eða aðra fræðsluaðila loks er í frumvarpinu sérstaklega vikið að námi sem skilgreint er sem viðbótarnám á framhaldsskólastigi hér er um að ræða skipulagt nám að loknum öðrum prófum í framhaldsskóla dæmi um slíkt nám er að finna í framhaldsskólum og má þar nefna meðal annars iðnmeistarapróf í löggiltum iðngreinum merki um vaxandi áhuga á námi sem unnt er að stunda í beinu framhaldi af iðn og tækninámi en tækifæri til þess hafa verið fremur fá hér er því um spennandi tækifæri til nýbreytni fyrir framhaldsskóla að ræða og sjá

þessari breytingu ég hef rætt um skýrslu starfsnámsnefndar sem kom fram í júní tvö þúsund og sex koma fram áhyggjur af skýrri aðgreiningu skólastarfs í bóknám og verknám mikilvægt er að efla verknám og gera því jafnhátt undir höfði og bóknámi til að ná því markmiði er mælt fyrir um eftirfarandi breytingar í frumvarpinu í fyrsta lagi að skólar taki ábyrgð á námi nemanda í starfsnámi meðal annars með því að tryggja þeim samninga við aðila sem standast kröfur sem skólar setja um vinnustaðanám og starfsþjálfun með þessari breytingu eru bundnar vonir við að samstarf skóla og atvinnulífs eflist nemendum til hagsbóta

í almennum hluta aðalnámskrár verði settar reglur um mat á starfsnámi og skilgreiningu um færni markmiða þar verða einnig reglur og ég vil vekja athygli þingheims á því það verða einnig reglur um raunfærnimat sem við erum að þróa í góðu samstarfi meðal annars við atvinnulífið jafngildingu náms og mat á námi þegar nemendur flytjast á milli skóla eða námsbrauta síðan í fjórða lagi að þá verði mun auðveldara að fengnu samþykki frumvarpsins að tengja iðn og verknám öðru námi í tengslum við framangreindar ráðstafanir til eflingar verknáms er rétt að benda á að í skilabréfi nefndar um frumvarp til laga um framhaldsskóla er vikið að kostnaði við vinnustaðina þar segir meðal annars leyfi forseta nefndin gerir tillögur um grundvallarbreytingar á skipulagi náms í þá veru að skólar axli aukna ábyrgð á því þar með talið vinnustaðanámi nefndin telur að setja eigi á fót sjálfstæðan sjóð sem hafi það hlutverk að greiða fyrir nám á vinnustað enda verði námið skipulagt í samvinnu vinnuveitenda og framhaldsskóla eftir atvikum með fulltingi viðkomandi starfsgreinaráðs er lagt til við menntamálaráðherra og ríkisstjórn að undirbúningur að löggjöf um slíkan sjóð hefjist sem fyrst ég vil vekja þingheims á þessu síðastnefnda atriði og boða um leið að ég hyggst beita mér fyrir því í ríkisstjórn að hafinn verði undirbúningur að stofnun vinnustaðanámssjóðs og þar komi að þau ráðuneyti og aðrir hagsmunaaðilar sem við á verði slíkur sjóður að veruleika er stigið stórt skref í átt til

efla viðgang og styrkja iðn verk og starfsnám í samfélaginu við þurfum á því að halda í frumvarpinu er í fyrsta sinn skilgreindur sérstakur réttur nemanda til náms í framhaldsskóla þar segir meðal annars að allir þeir sem hafa lokið grunnskóla hafa jafngilda undirstöðumenntun eða í þriðja lagi náð sextán ára aldri skulu eiga rétt til innritunar í framhaldsskóla og til að stunda það nám að átján ára aldri þessum rétti halda nemendur svo lengi sem þeir virða þær skyldur sem fylgja námsrétti í framhaldsskóla en þær lúta að skólasókn hegðun og námsframvindu samhliða auknu sjálfstæði framhaldsskóla og minni miðstýringu á námsframboði og námráðgerð er mikilvægt að tryggja gæði skólastarfsins framhaldsskólar þurfa að sjálfsögðu að fara eftir gildandi lögum og reglum að veita nemendum viðhlítandi þjónustu mat og eftirlit með gæðum skólastarfs í frumvarpi þessu tekur mið af tveimur meginsjónarmiðum annars vegar að unnið sé markvisst að eflingu gæða innan skólanna með innra mati hins vegar að skólarnir sýni ábyrgðarskyldu út á við gagnvart þeim sem að skólunum standa njóta þjónustu þeirra eða hafa hagsmuni af starfi þeirra mikilvægt er að tryggja með nauðsynlegum fjárveitingum að innra og ytra mati verði fylgt eftir þannig að niðurstöður þess skili sér í raunverulegum umbótum í skólastarfi

ég hef nú gert grein fyrir meginefni frumvarps til laga um framhaldsskóla og vík þá máli mínu að frumvarpi til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla

og skólastjóra heitið í þessu er þó annað en með því endurspeglast sú stefnumörkun að ríkari kröfur verði gerðar til kennaramenntunar með því er lagt á að börn og ungmenni búi við sem best uppeldis og námsskilyrði og í því felst jafnframt að skólastigin leikskóli grunnskóli og framhaldsskóli verði færð nær hvert öðru og stuðlað verði að því að strax í leikskóla hefjist undirbúningur að samfelldu skólastarfi þar sem eitt skólastig tekur við af öðru frumvarpið gerir ráð fyrir því að til þess að geta fengið leyfisbréf sem leikskólakennari grunnskólakennari og framhaldsskólakennari verði hlutaðeigandi að hafa lokið meistaragráðu frá háskóla sem hlotið hefur viðurkenningu ráðherra á fræðasviði til kennslu á viðkomandi skólastigi sérstaklega mun þetta hafa þýðingu fyrir störf leikskólakennara en gert er ráð fyrir að minnst tveir þriðju hlutar stöðugilda við kennslu umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara í því felst jafnframt mikilsverð viðurkenning á störfum leikskólakennara og því þýðingarmikla hlutverki þeirra að mennta börn í leikskólum sem er fyrsta skólastigið eins og ég hef áður vikið að virðulegi forseti það er löngu viðurkennt í þeim löndum sem við íslendingar horfum til að beint samhengi er á milli gæða og skilvirkni menntakerfis annars vegar og menntunarstigs lífsgæða og efnahagsþróunar samfélagi hins vegar við stefnumörkun grunnskólum á vegum alþjóðastofnana og einstakra ríkja hafa menn jafnframt í vaxandi mæli gert sér grein fyrir miðlægri stöðu kennarans í breytingaferlinu öllu og þeirri kjölfestu sem öflug kennaramenntun er í menntakerfinu að þessum sökum hefur starfsmenntun kennara verið til endurskoðunar víða um heim austan hafs og vestan hafa menn reynt að greina fjölbreytileika kennarastarfsins og alls staðar komist að þeirri niðurstöðu að efla þurfi kennaramenntun fyrir öll skólastig og tryggja stöðu hennar á háskólastigi við samningu þessa frumvarps hefur verið litið til þessarar stefnumörkunar en menntun kennara hér á landi hefur ekki

en finnar á sínum tíma einblíndu sérstaklega á kennaramenntunina og ákváðu að efla hana á öllum skólastigum og ég tel einnig að með því tækifæri sem við sjáum koma með sameiningu kennaraháskóla

fleiri þætti menntun leikskólakennara hefur nokkra sérstöðu í alþjóðlegu samhengi þar sem leikskólinn er alls ekki á öllum stöðum talinn til hins almenna skólastarfs og skólakerfis íslendingar voru í framvarðasveit ríkja til að skilgreina leikskólann sem fyrsta stig skólakerfisins árið nítján hundruð níutíu og fjögur og fram til þessa hefur leikskólinn og leikskólamálin verið til dæmis á sviði hins norræna samstarfs verið rætt um það á sviði félagsmálanefnda norrænu ráðherranefndarinnar hjá félagsmálaráðherrum en eftir mína tillögu til norska ráðherrans sem var formaður norrænu ráðherranefndarinnar um mennta og menningarmál þá var það samþykkt að við fengum leikskólamálin á dagskrá hjá menntamálaráðherrum norrænu ríkjanna við höfum verið í forustu varðandi þetta og jafnframt lagt áherslu á að fagleg starfsmenntun leikskólakennara sé þeim mun mikilvægari sem nemendur eru yngri menntun leikskólakennara hérlendis er nú þriggja ára háskólanám annars staðar á norðurlöndunum er menntum leikskólakennara þriggja til þriggja og hálfs árs háskólanám hún hefur víða verið færð á háskólastig til dæmis í bretlandi þýskalandi spáni og í lúxemborg eðlilegt er að fagleg og fræðileg viðfangsefni í starfsmenntun kennara hérlendis verði dýpkuð í samræmi við aukna kröfu til kennarastarfsins meðal annars vegna breyttra þjóðfélagsaðstæðna og nýrrar þekkingar á tengslum menntunar og samfélagsþróunar á tímum hraðrar samfélagsbreytingar herra forseti þarf að gera auknar kröfur til fagstétta kennara á öllum skólastigum og þar er ekkert skólastig undanskilið með frumvarpinu verða kröfur til menntunar leikskóla grunnskóla og framhaldsskólakennara þannig auknar að þær verði sambærilegar við það sem tíðkast hjá nágrannaþjóðunum jafnframt verður formaður hennar lagað að bologna ferlinu skipun háskólanáms í evrópu það þýðir að kennaranám verði meðal annars skipulagt sem þriggja ára grunnnám og síðan framhaldsnám til meistaragráðu með þessum breytingum verður þá kennaranám hugsanlega fjögurra ára til fimm ára það er misjafnt eins og menn vita hvað meistaragráðu geta verið langar auk þess sem ég hef hér rakið þá felur frumvarpið einnig í sér

breytingar og áherslur það er í fyrsta sinn gert ráð fyrir sérhæfingu á leyfisbréfa og grunnskólastigi fyrir fólk sem hefur fagmenntun á ákveðnu sviði ásamt kennslu og uppeldisfræði ég hef þegar talað um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum leikskólakennara gildissvið leyfisbréfa leikskóla og framhaldsskólakennara er útvíkkað til að liggjandi skólastiga þannig að viðkomandi kennarar hafi einnig heimild til að kenna ákveðnum aldursflokkum á sérsviði sínu er þetta meðal annars gert til að stuðla að ákveðnum sveigjanleika á milli skólastiga og líka að mínu mati til að auðvelda sveitarfélögunum til að bjóða upp fjölbreytt skólaform og námsbrautir innan sinna raða ég get nefnt og hef oft í þessu samhengi tekið

að kennarar á neðri stigum grunnskóla geti kennt í leikskóla og öfugt og það sama varðandi framhaldsskólakennara og grunnskólakennara á efri stigum grunnskóla þannig að það er verið að efla samfelluna með þessu og fjölga tækifærum það er við það miðað að í leikskóla skuli að lágmarki tveir þriðju hlutar stöðugilda við kennslu og umönnun á uppeldi barna í hverjum leikskóla teljast til stöðugilda leikskólakennara og ég við undirstrika að með þessu er ekki lagt til að skylt verði að segja upp núverandi starfsmönnum leikskóla upp störfum eins og menn hafa verið að spyrja mig um það eru einfaldari reglur um ráðningu í tímabundin störf og afleysingar og loks hefur orðalagi og framsetningu gildandi laga verið breytt til einföldunar en gildandi lög hafa á köflum þótt tyrfin og fela í sér margar endurtekningar virðulegi forseti ég vil í lokin aðeins víkja að kostnaðaráformum frumvarpanna menntamálaráðuneytið og samband íslenskum sveitarfélaga hafa sameiginlega metið forsendur kostnaðaráhrifa vegna frumvarpa um leikskóla grunnskóla og menntunar kennara og stjórnenda það er samstaða um að ný ákvæði í leik og grunnskólafrumvarpinu geti haft útgjaldaaukningu í för með sér fyrir sveitarfélög aukningin er þó að verulegu leyti háð aðstæðum og því hvernig til tekst að útfæra mismunandi ákvæði á hverjum stað jafnframt er samstaða um að ákvæði um skipulag sérfræðiþjónustu ákvæði sem heimila samrekstur leik grunn og tónlistarskóla og ákvæði um að grunnskólanemendur geti jafnframt stundað nám á framhaldsskólastigi geti haft hagræðingaráhrif í rekstri fyrir sveitarfélög þannig að bein kostnaðaráhrif eru því ekki ljós og er ekki unnt á þessu stigi að leggja raunhæft mat á heildarkostnaðaráhrif frumvarpa og þess vegna og í því ljósi mun menntamálaráðuneytið og samband íslenskum sveitarfélaga sameiginlega vinna að því að safna upplýsingum og þróa mælikvarða til að meta kostnaðaráhrif þeirra lagabreytinga sem frumvörpin hafa í för með sér verði þau samþykkt á alþingi kostnaðaráhrif þess að auka menntun kennara hafa hins vegar verið reiknuð út á grundvelli sameiginlegs mats ráðuneytisins og sambandsins og ljóst er að um nokkurn kostnaðarauka er að ræða fyrir ríki og sveitarfélög sem kemur þó ekki fram fyrr en að nokkrum árum liðnum áætlað er að árið tvö þúsund og átján þegar kostnaðaráhrifa frumvarpsins fer að gæta að fullu verði árlegur viðbótarkostnaður sveitarfélaga vegna launa kennara um einn milljarður króna er þá miðað við ákvæði launa vegna meistaranáms í núgildandi kjarasamningum og að um hundrað fimmtíu leikskólakennarar og um fjögur hundruð grunnskólakennarar með meistaragráðu séu ráðnir til skólanna á hverju ári samantekið reiknar menntamálaráðuneytið með því að aukinn árlegur kostnaður vegna frumvarps til laga um framhaldsskóla verði á bilinu þrettán hundruð og tíu til sautján hundruð áttatíu milljónir króna

starfsráðgjöf þar sem áætlað er að lögin taki gildi fyrsta ágúst tvö þúsund og átta þá er reiknað með að um fimmtíu milljónir króna falli á næsta ári virðulegi forseti eins og ég gat um í upphafi ræðu minnar þá tel ég þau frumvörp sem ég hef mælt fyrir um marki ákveðin tímamót í íslenskri menntasögu fræðslulögin sem samþykkt voru fyrir um hundrað árum lögðu grunninn að velsæld okkar íslendinga við vorum þá íslendingar meðal fátækustu landa í evrópu um aldamótin nítján hundruð en nú erum við meðal þeirra þjóða sem mest velsæld ríki og við höfum oft rætt um hér ef við eigum hins vegar að halda áfram að vera í þeim hópi þarf menntakerfið okkar að vera traust sem fyrr og eflast enn frekar og ég trúi því að með þeim frumvörpum sem ég legg fram felist tækifæri í því að leggja til slíkan grunn þau frumvörp sem ég hef mælt fyrir um eru afrakstur eins og ég gat um afrakstur vinnu fjölmargra aðila og ég vil sérstaklega færa þeim mínar þakkir fyrir störf þeirra um leið og ég legg til að frumvörpunum verði